Osobne sa domnievam, že toto právo je potrebné vnímať v úzkej súvislosti so samotným právom na život. Tieto práva majú v subsaharskej Afrike veľmi špecifický a prekérny kontext, a preto by som chcel vyzdvihnúť potrebu zodpovedného a ľudského prístupu Európskej únie v oblasti zdravotnej starostlivosti. V prvom rade pripomínam, že Európska únia by nemala propagovať prerušenie tehotenstva ako právo, pretože toto takzvané právo nie je uznané v žiadnych medzinárodných dokumentoch ako takzvané základné ľudské právo. Naopak Únia ako ochrankyňa ľudských práv vo svete by mala pokrokovo podporovať programy na ochranu matiek s deťmi v rámci svojich rozvojových politík a propagovať východiská zlučiteľné s právom na život a ochranu aj nenarodeného dieťaťa. A po druhé, opäť zdôrazňujem, že EÚ a členské štáty nezahŕňajú do obchodných dohôd ustanovenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva, ktoré bránia biedou postihnutému obyvateľstvu rozvojových krajín v prístupe k základným liekom a ktoré prispievajú k vysokej úmrtnosti v týchto regiónoch.